C'est une faute morale de fermer les yeux sur la souffrance au travail. C'est une faute économique car les accidents et les maladies coûtent cher à nos systèmes de sécurité sociale et aussi à nos entreprises.

Comptez vous associer réellement les partenaires sociaux, ce qui n'a pas été le cas en 2006? Comptez vous donner une définition des accidents et des maladies professionnels? Votre cadre stratégique n'est pas à la hauteur, et M.

Je dirai plutôt que c'est la dernière chance de la Commission européenne de réconcilier les Européens avec le travail, tout simplement parce que les citoyens européens ne peuvent plus perdre leur vie à la gagner.